Monsieur le Président, nous sommes actuellement tous préoccupés par le renforcement de notre tissu industriel, à la fois pour garder les entreprises présentes mais aussi pour développer de nouveaux emplois stables en Europe. Il est dès lors important de disposer d'outils de niveau européen pour minimiser les impacts négatifs des restructurations sur le tissu industriel et donc sur l'emploi, mais aussi pour préparer l'avenir de notre industrie. C'est pourquoi il faut soutenir des initiatives comme celles de notre rapporteur et, otamment, donner toute sa place légitime au dialogue social dans l'anticipation des restructurations. C'est par cette concertation que les entreprises, que les secteurs pourront à l'avenir anticiper les changements dans la structure industrielle et s'y adapter. Mais au delà de cette recommandation de législation qui, je l'espère, sera bien entendue par la Commission, dans le même esprit de lutte contre les restructurations, l'Union doit veiller à soutenir des outils budgétaires européens d'accompagnement des restructurations, efficaces et bien dotés, tels que le FSE ou le Fonds d'ajustement à la mondialisation, auxquels on pourrait donner un aspect anticipatif d'accompagnement des restructurations. Il conviendrait également de veiller à mener une politique de concurrence qui empêche qu'une compagnie préfère la destruction du savoir faire local à la cession d'un site à une entreprise potentiellement concurrente. Enfin, dans le contexte actuel de hausse du chômage, mais aussi du scepticisme des citoyens vis à vis de l'Union, cette initiative législative de notre collègue Cercas est, j'en suis sûr, de nature à rendre confiance dans un projet d'Europe solidaire.